Tinerii și femeile sunt cei mai afectați de criza economică.

Cetățenii europeni caută un loc de muncă decent, cu un salariu din care să poată trăi decent, precum și acces la servicii sociale și de sănătate de bună calitate. Solicit Comisiei și statelor membre să aloce cu prioritate resurse financiare măsurilor care pot genera locuri de muncă precum dezvoltarea industrială pe teritoriul Uniunii Europene.